hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um meðferð sakamála í frumvarpinu er lagt til að frestað verði fram til

er vera skal nýtt stjórnsýslustig innan ákæruvaldsins vegna sparnaðaraðgerða á útgjöldum ríkisins fyrir árið tvö þúsund og níu var því frestað fram til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu að setja embættið á fót vegna áframhaldandi sparnaðaraðgerða var því svo frestað að setja embættið á fót fram til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf á fjárlögum næsta árs er ekki gert ráð fyrir fé til embættis héraðssaksóknara er því í frumvarpi þessu lagt til að enn á ný verði

sé að hætta við að setja á fót embætti héraðssaksóknara verði niðurstaðan sú að ekki skuli setja embættið á fót þarf jafnframt að huga að öðrum breytingum sem slíkt hefði í för með sér á fyrirkomulagi ákæruvaldsins er gert ráð fyrir því að á þeim tíma sem frestun ákvæðanna tekur til verði þessi atriði tekin til skoðunar hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði